Herr Präsident, Herr Vizepräsident!

Insofern gibt es das muss man gar nicht verstecken mehr oder weniger offen ausgesprochenes Misstrauen gegenüber den Institutionen in dieser Frage. Daher ist unsere Entschließung auch wichtig, um dort noch einmal bei den Instrumenten, die jetzt konkret anstehen, relativ klar zu machen, wo das Parlament gemeinsam steht. Zentral ist es dabei natürlich, vorab zu sagen, dass wir an anderen Stellen dringend weitere Gesetzgebung brauchen, um eine funktionierende Eurozone zu haben. Nach wie vor beruht unser gesamtes Instrumentarium darauf, dass wir im Grunde autonome Staaten haben, die sich an die Notwendigkeiten einer gemeinsamen Währung anpassen müssen. Wir haben aber viel zu wenige Gemeinschaftsinstrumente, um zu verhindern, dass es bei diesem Anpassungsprozess zu tiefer Arbeitslosigkeit und Verarmung in einem Teil und einem Übermaß an freiem Kapital und möglichen inflationären Drücken in anderen Teilen der Eurozone kommt. Das muss man dazu sagen, das ist heute hier nicht unser Thema, weil wir uns im Zentrum mit den Themen beschäftigt haben, die derzeit anstehen.

Es gibt bisher keine ernsthafte Weiterarbeit an all den Themen wie einer gemeinsamen Arbeitslosenversicherung, makroökonomischen Stabilisatoren, einer Stärkung des EU Budgets, auch aus makroökonomischen Stabilitätsgründen. All das ist überhaupt nicht auf der Agenda, wäre aber dringend notwendig. Genauso sehen wir bisher nicht, dass die soziale Säule, die der Rat ja auch diskutiert hat, mit Leben gefüllt wäre. Was ich aus den Diskussionen im Rat mitbekomme, ist, dass auch von den weiter gehenden Plänen, wie sie noch im blueprint zu finden sind, in der legislativen tristen Praxis des Rates nicht besonders viel übrig geblieben ist.

Ich würde gerne mal wissen Wie lebendig ist dieses Baby?

Wir möchten, dass die Anreize, die gegeben werden, ganz klar im Rahmen der EU Gemeinschaftsmethode sind, dass die Ziele im Rahmen der Agenda 2020 sind, die wir hier praktisch beschlossen haben, und dass wir dafür sorgen, dass vermieden wird, dass diese Dinge außerhalb des Gemeinschaftsrechts praktisch in eine Art Vertragsrecht gegossen werden.